dijimos que una asociación estratégica entre México y la Unión Europea constituye un impulso necesario para fortalecer y desarrollar el verdadero potencial de nuestras relaciones bilaterales. Señalamos el buen momento de las relaciones entre ambas partes y el positivo balance del vigente acuerdo global. Insistimos en la necesidad de que nuestros respectivos ejecutivos fortalezcan la colaboración en materia política, económica y de cooperación, máxime ante los nuevos retos de todo tipo derivados de la crisis financiera y económica que sacude nuestros continentes. Con el gran país que es México compartimos valores y objetivos tales como el desarrollo de las formas democráticas de gobierno, el compromiso con la equidad de género, la consolidación del Estado de Derecho, el desarrollo equitativo y sostenible, y el respeto de los derechos humanos. Abogamos por estrechar la cooperación en el combate contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el narcotráfico, sobre la base de los principios de responsabilidad compartida y estricto apego al Derecho internacional. En consecuencia, vamos a apoyar la propuesta de recomendación sobre la Asociación Estratégica Unión Europea México que será sometida al Parlamento esta misma mañana.